Republica Moldova are nevoie de un sprijin și este vorba de un sprijin care trebuie să țintească populația numai astfel, cetățenii Republicii Moldova vor căpăta încrederea de care au nevoie pentru a găsi o cale de stabilizare și de creștere. Asistența macrofinanciară care a fost convenită aici trebuie, evident, construită cât mai urgent lucrurile nu trebuie amânate pentru că, dacă se amână, în locul încrederii vom avea dezamăgire în Moldova și, dincolo de aceasta, cred că trebuie sprijinit politic guvernul de la Chișinău, pentru că, după o lungă perioadă de timp, există în fine o deschidere sinceră către Uniunea Europeană. Numele pe care l a ales coaliția guvernamentală nu este întâmplător sunt partide care au într adevăr o opțiune diferită de ceea ce a însemnat Moldova până acum. Acest sprijin politic este esențial, cu atât mai mult cu cât există riscul, și o spun aici foarte apăsat, ca problema Moldovei să fie privită ca o problemă locală, la limită ca o problemă a românilor din Uniunea Europeană. Nu i deloc așa, este o problemă europeană și mă bucur că astăzi sunt voci foarte diverse care intervin pe această temă, pentru că Moldova este aproape de Europa și ea trebuie sprijinită în momentul în care există acolo această deschidere dacă nu, riscăm să cădem din nou într o logică a amânărilor și a tergiversărilor care au fost caracteristice guvernării Voronin. Evoluțiile democratice și sprijinul venit din partea Uniunii pot conduce, de altfel, și la o soluționare a situației din Transnistria, pentru că Transnistria a fost blocată, pentru că guvernul de la Chișinău a fost un guvern care nu vroia să deblocheze și care a avut o poziție ambiguă și neconstructivă.

Situația de acolo nu este deloc mai rea decât situația din Balcanii de Vest și cetățenii din Republica Moldova trebuie să beneficieze de libertatea călătoriei.